na twarde inwestycje w infrastrukturę, tam mieliśmy do czynienia z zyskiem dla całej Unii Europejskiej, tak dla krajów płatników, jak dla krajów biorców funduszy europejskich. Przyspieszenie wyrównywania poziomu infrastruktury pogłębiało wspólny rynek, ułatwiało inwestycje, które wciąż przecież płyną przede wszystkim z krajów płatników do krajów biorców. To dało wyraźną europejską wartość dodaną, o której dzisiaj tak wiele mówimy.